Signor Presidente, onorevoli colleghi, da quando siede in questo Parlamento la questione palestinese è uno dei temi che più abbiamo dibattuto e che mi sta e più ci sta a cuore. Tensione e odio sono ancora a livelli critici da un lato, pur riconoscendo gli sforzi delle autorità palestinesi, che hanno portato al declino della frequenza degli attacchi, bisogna anche ricordare che ancora oggi i loro autori sono glorificati come martiri dall'altro invece, Israele, con le massicce demolizioni punitive, l'aggressiva espansione degli insediamenti, l'insufficiente reazione all'estremismo ideologico israeliano e le restrizioni alla libertà di movimento e non solo, rappresenta ancora un ostacolo alla pace. Il quartetto mette tutto ciò nero su bianco, il che rappresenta un tassello comunque utile sull'impervia la via della pace. Ma dobbiamo ottenere dei passi avanti concreti da parte di entrambi e la coscienza e la giustizia mi impongono di sottolineare, come diceva anche Saeb Erekat, che le responsabilità di una potenza occupante non possono essere equiparate a quelle di un paese occupato.